finanziati da contributi al bilancio di alcuni Stati membri.

livello dell'Unione, dall'altro, i piani nazionali di implementazione definiti a livello degli Stati membri con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali. Quinto gli squilibri sociali devono avere lo stesso rilievo delle questioni di competitività di prezzo. Noi crediamo che la posizione del Parlamento sia ragionevole e confidiamo che sia presa in considerazione e soprattutto auspichiamo una proposta legislativa sul CCI in tempi rapidi e crediamo che il processo in atto a livello del Consiglio europeo non debba far venir meno il potere di iniziativa legislativa della Commissione, il cui esercizio non deve certo attendere il via libera del Consiglio europeo.